Csak üdvözölni tudom az előttünk fekvő jelentést, mert végre nyilvánvalóan kimondja, hogy a pénzügyi tranzakciók a többi tranzakcióhoz képest aluladóztatottak voltak, valamint azért is, mert valódi, kézzelfogható megoldást ajánlunk a válság övezte gazdasági helyzetben. Ez az első olyan lépése az európai válságkezelésnek, amely nemcsak nemzetközi fiskális egyezmények szintjén fog megvalósulni, hanem hatásai a gyakorlatban is érzékelhetőek lesznek. Sajnálom, hogy az új európai adónem nem valósulhat meg globális szinten, sőt, talán a teljes Unió szintjén sem. Azonban még így is jelentős bevételhez juttathatja Európa gazdaságát. A megerősített együttműködés egy jó eszköz, amely segítséget nyújthat abban, hogy a pénzügyi műveletek szabályozott formában, követhetőbb módon alakuljanak, ezzel kizárja a lehetőségét annak, hogy a pénzvilág ismét teljesen elszakadjon a reálgazdaságtól. A jelentés további érdeme, hogy nagyon helyesen abból a feltevésből indul ki, hogy a pénzvilág, amely spekulatív és rövid távú céljainak mindent alárendelő magatartásával a válság egyik fő kirobbantója volt, nem segített a válságkezelésben, sőt ha úgy tetszik annak is inkább a haszonélvezője akart lenni. Ezt az ellentmondást kezeli a jelentés, és szakszerűen kizárja azokat a tranzakciókat, amely után nem szedtek be tranzakciós adót, ezáltal nő az átláthatóság, az adóelkerülés és az adókijátszás kockázata pedig csökken.